Še enkrat hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Zdaj, najprej naj rečem, da me zelo veseli, da je ta razprava danes potekala na izjemno kulturnem nivoju, ne tako kot včeraj. Če se malo pošalim, lahko rečem, da mogoče ne bi bilo slabo, če bi nekateri poslanci prišli večkrat na sejo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, tam namreč vedno poskrbimo, da je debata na kulturnem nivoju, da se ne žalimo med seboj, da ne uporabljamo žaljivk ad personam, ampak dejansko govorimo ad rem, se pravi o vsebini. Zdaj mogoče bi začela tam, kjer je kolegica Anja Bah Žibert prej v postopkovnem vprašanju končala, zaključila. Poglejte, jaz sem prej spremljala razpravo kolegice pa tudi že večkrat prej tudi nekaterih drugih kolegov, ki so sedaj prvič v Državnem zboru - razumem, mogoče še ne vedo ravno vsega ali pa ne toliko, da bi vedeli, kaj pravzaprav je dejansko njihovo delo. Tukaj moram opozoriti, da delo poslanca je prav to, da razpravlja. Da razpravlja o zakonodaji. Da razpravlja o poročilih, ki prihajajo v Državni zbor. In seveda tega nikakor ne gre omejevati. Ne nazadnje potem sami trčimo v tisto osnovno človekovo pravico, to je pravico do svobode govora, do svobode izražanja. In prav je, da izmenjamo mnenja in se pogovorimo, kje je potrebno stvari izboljšati. Je pa res, da je potem na potezi izvršilna veja oblasti. In tista je tisti in in ta izvršilna veja oblasti je tista, ki mora zagotoviti, da se potem zakonodaja dejansko izvaja. In da se stvari, na katere opozarja varuhinja človekovih pravic, na kar opozarjamo mi na Komisiji za človekove pravice, na kar opozarjajo tudi nenazadnje, vsake toliko časa, nevladne organizacije, katere vabimo tudi na naše komisije, in kar nenazadnje opozarjamo poslanci, da se potem dejansko izvajajo. In tukaj imamo problem. Ne pa v tem, da poslanci razpravljajo, kajti to je pravzaprav njihovo, naše osnovno delo. Zdaj jaz že zelo dolgo v tem Državnem zboru spremljam delo varuhov človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer ni moja prva varuhinja, ki sem jo spremljala pri svojem delu. Dala sem že kar nekaj poročil Varuha človekovih pravic skozi obravnavo in vem, da smo v tem času vsi skupaj, tisti, ki smo delali na tej komisiji, opravili veliko delo. Nenazadnje, Varuh človekovih pravic kot eden izmed nadzorstvenih mehanizmov varovanja človekovih pravic in pa komisija, ki jo vodim je prav tista, ki bdi nad tem in mora na to opozarjati, in v tem času, moram reči, prav da zaradi naših skupnih opozarjanj smo nekatere stvari premaknili naprej. Ne vseh. Nekatere stvari, zadeve so ostale odprte in, bom rekla, sem žalostna, ker se vlečejo tudi deset let in več. Prej sem že omenila, kje vidim ključne probleme v stališču poslanske skupine, ampak tukaj pa mi dovolite, da rečem, da se mi zdi zelo velik problem neodzivnost nekaterih institucij, ki bi morale dajati odgovore državljankam in državljanom, ko ti zaprosijo zanje, ker državljanke in državljani se soočajo s to, tako imenovano institucionalno ignoranco. Varuhinja je v lanskem letu povedala, da gre za brezbrižnost, tudi danes ugotavlja in ponovno ponavlja, da se soočajo s tem problemom. Da recimo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne da odgovorov tudi po tri leta, tudi to se je zgodilo, kar je zame nesprejemljivo in je pač nekaj hudo narobe v sistemu, da tega ne zna odpraviti. Ampak tudi mi na komisiji se s tem soočamo in vedno znova opozarjam, da so državljanke in državljani tukaj zato, da jim država pomaga, da odgovarja na njihova vprašanja. In ker jim ne odgovori, potem seveda prosijo za odgovore varuha človekovih pravic, prosijo za odgovore Komisijo za človekove pravice v Državnem zboru in potem včasih tudi po več, šele več urgencah, dobimo določene odgovore, ki jih potem posredujemo državljankam in državljanom. Kot sem že rekla, že dovolj dolgo spremljam delo varuhov človekovih pravic, da lahko naredim neke vrste primerjavo med njihovim delom. Vsak si je seveda zadal svoj način dela, kar je pomembno, zato ker varuh človekovih pravic je vendarle avtoriteta na tem področju in je prav, da si izoblikuje svoj lastni jaz. Tako ga ljudje prepoznavajo. Sčasoma se je tudi ugotovilo oziroma se je izkazalo, da varuhi dejansko imajo vedno večjo moč in vedno večji vpliv v javnosti, zato je tudi pomembno, kako neka stališča zastopajo, kako objektivni so pri stvareh in da dejansko opozarjajo takrat, ko so človekove pravice kršene in to ne glede na to, na kateri strani se zgodijo, če gledamo politično. Se pravi, varuh človekovih pravic je tista oseba, ki s svojo avtonomnostjo in svojim načinom prezence, če tako rečemo, zato ker ima velik vpliv na državljanke in državljane, pač takrat, ko je to potrebno, povzdigne svoj glas. In tisto, kar je mene mogoče osebno, če naredim eno hitro primerjavo, najbolj, pa ne motilo, ampak sem pričakovala več od varuhov, vseh varuhov človekovih pravic do sedaj, je to, da bi bolj pogosto uporabljali deveti člen Zakona o Varuhu človekovih pravic, to je, da bi večkrat samoiniciativno reagirali in ne samo na podlagi prijav, ki jih dobijo. Moram reči, da ko smo to večkrat v zadnjem mandatu varuhinje izpostavili, je potem varuhinja tudi več uporabljala ta člen, kar ji štejem seveda v zelo dobro. Tudi zdaj na soočenjih novih kandidatov, ki so se predstavljali po poslanskih skupinah tudi pri nas v Slovenski demokratski stranki, ne bom zdaj govorila, kaj smo se pogovarjali, ampak lahko pa omenim, da sem vsakega vprašala, kako vidi deveti člen Zakona o Varuhu človekovih pravic, in potem so vsi povedali približno tako, da ja, da varuh človekovih pravic mora večkrat ta člen uporabljati oziroma mora biti pri tem delu bolj samoiniciativen, ne pa samo da čaka na prijave in pobude prizadetih posameznikov. Torej, neodzivnost tako imenovana institucionalna ignoranca in brezbrižnost, to se mi zdi velik problem, in da po večini urgenc šele po urgencah dobimo odgovore, se mi zdi, da ni ni prav do do do tistih, ki se znajdejo v tako hudih stiskah, da ne vidijo pravzaprav izhoda. In tukaj moram povedati, da sem imela kar nekaj zelo dobrih, lepih in res človeških izkušenj z gospo varuhinjo v vsem tem delovanju, odkar jaz vodim komisijo in je gospa Vlasta Nussdorfer varuhinja, za kar se jih osebno tudi zahvaljujem. Kar pa zadeva splošno same kršitve človekovih pravic, pa naj rečem, glejte, mi na komisiji že vrsto let opažamo, da je največ kršitev človekovih pravic s področja pravosodja, kar niti ni tako nenavadno. Največkrat seveda opozarjajo na predolgotrajne postopke. Na to opozarja tudi varuhinja vsako leto znova v poročilih. Ne bom rekla, da se nekatere stvari na sodiščih niso izboljšale. So se, verjetno tudi zaradi tega, ker jasno vedno znova na to opozarjamo, ampak še vedno pa je to velik problem. In če ti postopki dejansko predolgo trajajo, če so predolgotrajni, nekatere zadeve se vlečejo čez deset let in več, potem povejte mi, kaj ostane od življenja tistega, ki je na sodiščih in zahteva svojo pravico. In ko se na koncu celo izkaže, da je imel prav, po drugi strani pa vemo, kaj se je dogajalo z njim. To so hude osebne stiske in tukaj mislim, da je potrebno več narediti. Mi smo začeli s projektom Lukenda, nedvomno. Takrat so bili vpeljani neki mehanizmi, da so se, da se je to začelo pospeševati, tudi da ni bilo toliko čakalne vrste, če tako rečem, za obravnave. Ampak še vedno imamo velik problem na tem področju in na to nas redno opozarja tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Potem, druga drugo področje, kjer se mi srečujemo, tudi na komisiji, pa tudi varuhinja vedno znova poudari, so kršitve delovno-pravne zakonodaje. Poglejte, jaz imam občutek, da v tej državi delo ni cenjeno tako, kot bi moralo biti, in delo mora nazaj postati vrednota, kajti delo je tisto, ki vse nas krepi nas. Na neki način nam nam daje življenjsko energijo, moč, nam vzpostavlja mreže, socialne mreže. Skratka, državljan mora dobiti delo. Za to pa mora poskrbeti država. Vzpostaviti takšno okolje, da lahko državljan delo dobi. In ko dobi delo, mora biti za to pošteno plačan, ker ga pošteno opravlja. Pri nas pa se dogaja, da za pošteno opravljeno delo nekateri ne dobijo plačanih niti socialnih prispevkov, kar je sramota. Niti socialnih prispevkov. Da ne govorim o tem, kaj se dogaja z delavci, in da je potrebno seveda nekako zajeziti tudi goljufive delodajalce, ki ne ustvarijo takšnih pogojev, da se te te anomalije ne bi dogajale. Ker tukaj so pa res osebne stiske prehude. In včasih se mi zdi, da premalo damo na to, kaj se dejansko dogaja v posamezniku, ko je v tako težkih situacijah. Sicer postavljamo zakonodajo, zdaj, ali se izvaja, ali se ne, v redu. Ta človečnost je zelo pomembna. Kakšni smo do teh ljudi in kako jih obravnavamo, kako jih vidimo. Ali jim bomo okrepili njihovo dostojanstvo ali pa jim ga bomo še bolj potlačili, ker ne rešujemo njihovih težav in problemov? Tretja stvar oziroma tretji sklop kršitev človekovih pravic v zadnjem času je s področja socialne države in pa vedno več s področja zdravstva in zdravstvenega zdravstvenega varstva. Že prej sem omenila, kje so največje težave, da je pač problem v predolgih čakalnih vrstah, ko je dvesto petdeset tisočim ljudem so kršene človekove pravice, zato ker čakajo na preglede nerazumno dolgo, ob tem pa trpijo hude bolečine. Ob koncu te razprave bi želela mogoče reči naslednje. V vseh teh letih v politiki, in odkar vodim to komisijo, se mi zdi, da smo odpirali zelo pomembne teme, ki so marsikdaj razburkale sicer slovensko javnost, ampak danes vidim, da je bilo prav tako, zaradi tega, ker smo jih odprli in smo dali vedeti, da obstajajo. So bile intrigantne včasih, ampak izjemnega pomena za vse, ki živimo v tej državi. In pomembno se mi zdi, da podpiramo takšne institucije, kot je Varuh človekovih pravic, zaradi tega, ker morda ne naredi vedno vsega tako, kot si nekdo zamisli, ampak ima pa to moč, da vendarle, če zna in če zmore, lahko prisluhne človeku. Človeku, ne kar nekomu, ampak človeku, in zato se mi zdi pomembno, da to vzpodbujamo in predvsem, da omogočimo, da v teh razpravah dejansko lahko povemo svoje mnenje. Najlepša hvala.